Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa è la quinta risoluzione sul Burundi che scriviamo dall'inizio di questa legislatura. Mi addolora enormemente constatare come, a distanza di due anni da quando condannavamo le violenze nel paese e la volontà di Nkurunziza di partecipare nuovamente alle elezioni, in violazione della Costituzione del paese e degli accordi di Arusha, la situazione non abbia fatto altro che peggiorare, per non dire precipitare. Le forze di sicurezza governative, le autorità e le milizie continuano a violare i più basilari diritti umani.

e in particolare l'ulteriore etnicizzazione della crisi, preludio di un punto di non ritorno per la popolazione. Come diceva Eliezer Wiesel, vincitore di un premio Nobel per la pace, Never again deve essere più di uno slogan, deve essere una preghiera, una promessa, un giuramento, un invito a tutti noi in quest'Aula e a tutta la comunità internazionale a non tollerare che le atrocità del passato si possano ripetere di nuovo.